hogy ugyanahhoz az emberi jogi konvencióhoz csatlakozik az Európai Unió, amihez egyébként már minden egyes európai uniós tagállam csatlakozott. Engedjék meg azt, hogy néhány összefüggést világossá tegyek, mert azt látom, hogy a nem jogász kollegák meglehetősen félre vannak itt vezetve.

Létezik egy olyan, egyébként tényleg nagyon fontos emberi jogi instrumentum, amit úgy neveznek, hogy az emberi jogok európai egyezménye. Ez nem az Európai Unióhoz, hanem a kvázi ikertestvérünkhöz, az Európa Tanácshoz tartozó egyezmény. Amennyiben valamely állam megsérti az egyezményben foglalt és biztosított jogát a polgárának, akkor az állampolgár Strasbourgban, az Európai Jogok Emberi Jogi Bíróságához fordulhat, hogy ott nyerjen jogorvoslatot, vagy jogérvényesítést a saját államával szemben. Ez a lehetőség, ahogy azt mindenki tudja, ma is fennáll minden európai uniós tagállam polgára számára. Aligha hiszem, hogy van köztünk olyan képviselőtárs, aki ne ismerne olyan esetet, amikor az ő tagállamában valaki azzal fenyegetőzött, hogy elmegyek egészen Strasbourgig, el is ment, megnyerte az ügyet a saját tagállamával szemben.